Były to, przypomnę, przede wszystkim zamachy terrorystyczne. Ale to bardzo dobrze, że wreszcie problematyka bezpieczeństwa i obronności znajduje się w głównym nurcie zainteresowań Parlamentu Europejskiego. Chcę zwrócić uwagę tylko na jeden niepokojący element, który jest przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania.

dwa programy Galileo i Copernicus.